um hana og eins sambærilegt ákvæði um að fjárlaganefnd fjalli um starfsskýrslu ríkisendurskoðunar og skili áliti um hana það fellur því í hlut formanna og framsögumanna þessara nefnda að hefja framvegis umræður um skýrslurnar en áður féll það í hlut forseta alþingis ég vil við þetta tækifæri nú þegar þessi nýju ákvæði þingskapa koma fyrst til framkvæmda láta í ljós von mína um að þessi nýbreytni takist vel hugmyndin að baki breytingunni er sú að með þessu móti megi efla samvinnu þessara stofnana alþingis við þingið og þingmenn almennt bæði til þess að þingmenn séu sér betur meðvitaðir um störf þessara stofnana og að umboðsmaður og ríkisendurskoðun eigi greiðari leið að þinginu og meiri bakstuðning ef svo má segja í alþingi við þau mikilvægu störf sem fara fram á þeirra vegum þannig sé ég fyrir mér að allsherjarnefnd þingsins gæti til dæmis veitt umboðsmanni alþingis stuðning við eftirfylgni hans með tilmælum sem hann sendir stjórnvöldum varðandi ábendingar hans um meinbugi á lögum og svo framvegis með sama hætti sé ég það einnig að samstarf ríkisendurskoðunar og nefnda alþingis aukist einkum auðvitað fjárlaganefndar þannig að almennar skýrslur stofnunarinnar komi til umfjöllunar í nefndum þingsins og síðar eftir athugun þeirra til umræðu á alþingi eftir því sem efni standa til breytingar á störfum þingsins að þessu leyti kalla auðvitað á vandaðan undirbúning og góða vinnu þingmanna og embættismanna á vettvangi nefnda alþingis sú vinna gefur hins vegar um leið tilefni til þess að þingmenn sjái nánar hvað má betur fara við lagasetningu í stjórnsýslunni og við framkvæmd fjárlaga starf umboðsmanns alþingis er mikilvægt

og starf ríkisendurskoðunar er einnig og ekki síður mikilvægt og á að nýtast alþingi og alþingismönnum í eftirlitsstörfum sem þinginu ber að annast gagnvart framkvæmdarvaldinu og snýr að meðferð fjármuna og er í samræmi við svo nefnda líma yfirlýsingu sem er hinn trausti hornsteinn vandaðrar ríkisendurskoðunar og var höfð að leiðarljósi þegar alþingi samþykkti sín fyrstu lög um ríkisendurskoðun

að alþingi sem stofnun